Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unserer Meinung nach geht der Bericht eindeutig in die richtige Richtung. Europäische Agrarpolitik muss gerechter werden, sie muss umweltgerechter werden.

Auch das ist in dem Bericht festgehalten.

Wir brauchen eine faire Verteilung zwischen den Betrieben, aber auch zwischen den Mitgliedstaaten, und wir müssen eine faire Handelspolitik gegenüber den weniger entwickelten Ländern betreiben.

Grünlandschutz aber gut, das liegt jetzt an der Kommission, das mit Leben zu füllen, letztendlich bei der Ausgestaltung. Wichtig ist auch, dass die Degression enthalten ist. Großbetriebe müssen mehr Leistung in Sachen Arbeitsplätze und Umwelt erbringen.

Wichtig ist auch, dass die Rolle der Landwirte im Handel gestärkt wird und wichtig ist auch, dass das Thema Eiweißdefizit angesprochen wird.

Ganz wichtig ist nochmal, da sind wir uns einig, eine starke zweite Säule. Ländliche Entwicklung, Maßnahmen für die Umwelt und benachteiligte Regionen darauf müssen wir ganz klar einen Schwerpunkt legen. Wenn ausgerechnet an diesem Punkt Herr Barroso die Axt anlegen will, wird er auf massiven Widerstand des Parlaments stoßen.